Monsieur le Président, Madame le ministre, Madame le Commissaire, chers collègues, encore une fois, nous nous retrouvons aujourd'hui à évoquer la question des Roms et de leur intégration. Encore une fois, nous sommes obligés de rappeler que ni l'Europe, ni les États membres ne font assez pour améliorer la situation de ces populations marginalisées. La persistance de situations de très grande pauvreté, d'exclusion et de discrimination est un constat largement partagé.

Au delà de la lutte pour l'égalité du traitement et contre toutes les discriminations, en faisant appliquer pleinement les acquis communautaires, c'est la promotion de la qualité de la vie, l'inclusion et l'accès aux droits en particulier des enfants c'est la lutte contre la criminalité organisée et les trafics d'êtres humains, c'est l'effectivité des droits de la femme, c'est l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité, c'est la promotion de l'activité économique par la formation et l'intégration par l'emploi, c'est la mobilisation efficace du budget communautaire au bénéfice de projets concrets. Nous avons donc besoin de projets réalistes, d'engagements clairs et d'objectifs chiffrés de la part des États membres pour réellement évaluer les progrès réalisés. Je souhaite cependant rappeler qu'il est inutile de blâmer telle ou telle autorité ou de rechercher des boucs émissaires. Chacun doit retrousser ses manches, travailler de concert, témoigner, par des actions concrètes, de sa volonté politique de progresser car l'intégration n'est pas qu'un droit, elle comporte aussi des devoirs. Cela signifie que chacun doit jouer pleinement son rôle de partenaire. À nous de trouver des réponses pragmatiques aux questions essentielles.